hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar númer hundrað tvö þúsund og sjö og lögum um málefni aldraðra númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu með síðari breytingum lífeyrishluti almannatrygginga fluttist þann fyrsta janúar síðastliðinn frá heilbrigðisráðuneytinu til nýs félags og tryggingamálaráðuneytis og er þetta frumvarp hið fyrsta sem ég flyt sem ráðherra tryggingamála ég vil því byrja mál mitt hér á því að segja að ég fagna því að hafa fengið þennan málaflokk í mitt ráðuneyti og ekki síður starfsemi tryggingastofnunar ríkisins sem er umfangsmikil hvernig sem á það mál er litið til stofnunarinnar leita í dag um þrjátíu prósent landsmanna árlega og ég tel afar mikilvægt að tryggja að þjónusta stofnunarinnar og starfsemi í heild sé á hverjum tíma öflug og vönduð mér hefur oft fundist umræðan um starfsfólk tryggingastofnunar ríkisins afar ósanngjörn þar sem ég þekki til þessa góða og reynda starfsfólks sem þar hefur starfað jafnvel um áratugaskeið oft á tíðum er starfsfólkið að framfylgja ákvörðun stjórnvalda sem reynast

hæstvirtur forseti í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og þriðja maí síðastliðinn er fjallað sérstaklega um bættan hag aldraðra og öryrkja og að unnið verði að einföldun almannatryggingakerfisins eins og háttvirtir alþingismenn þekkja hefur grundvallarumræða um almannatryggingakerfið of sjaldan átt sér stað á vettvangi löggjafans frá því að fyrstu lög um almannatryggingar voru sett árið nítján hundruð þrjátíu og sex umræða undangenginna missira um lífeyriskerfi almannatrygginga hefur að mínu mati verið fremur ómarkviss og of neikvæð hún hefur nánast einvörðungu snúist um framkvæmdina endurreikningana of og vangreiðslu lífeyris sem oft hafa leitt til endurkrafna sem hafa komið illa við lífeyrisþega vegna þessa hafa kröfur um afnám tekjutenginga og skerðinga verið háværar ef vilji stendur til þess að þeir sem lakast standa fjárhagslega njóti frekari greiðslna en þeir sem betur mega sín úr almannatryggingakerfinu þarf að vinda ofan af þessari umræðu og standa vörð um vissar tengingar við tekjur ræða þarf í þaula hve miklum og hvers kyns tengingum þurfi að halda inni í kerfinu og hve mikil framfærslutryggingin eigi að vera mikilvægt er að hafa góða heildaryfirsýn yfir allar bætur og framfærslugreiðslur við slíkt mat jafnframt er nauðsynlegt að ná góðri sátt um innbyrðis samspil meginstoða lífeyriskerfisins við eigum áfram að byggja upp öflugt almannatryggingakerfi sem stendur vörð um þá sem minna mega sín á sama tíma og hér er að verða til eitt sterkasta lífeyrissjóðakerfi í heimi nýjar tölur frá o e c d benda til þess að lífeyrissparnaður sé hlutfallslega mestur á íslandi meðal samanburðarþjóða og er þá byggt á tölum frá árinu tvö þúsund og sex því hljótum við að fagna og sjá í því sóknarfæri í uppbyggingu öflugs almannatryggingakerfis ég vonast til þess að sú einföldun sem nú er unnið að á vegum verkefnisstjórnar félags og tryggingamálaráðuneytisins í samráði við hagsmunaaðila sem mynda ráðgjafahóp við hlið verkefna stjórnarinnar muni kalla á umræður um almannatryggingar og framtíðarsýn á því sviði við þurfum að taka umræðu um samspil lífeyrissjóðstekna annars vegar og almannatrygginga hins vegar og hvernig við ætlum okkur að búa að lífeyrisþegum í framtíðinni ég legg ríka áherslu á að haft verði samráð við hagsmunasamtök aldraðra og öryrkja í þeirri vinnu sem er fram undan við verðum jafnframt að fylgjast mjög vel með þróun mála vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar samkvæmt spám hagstofunnar mun fjöldi íslendinga sextíu og sjö ára og eldri tvöfaldast til ársins tvö þúsund fjörutíu og fimm þannig að verkefnið er ærið bæði að því er varðar ellilífeyrisþega og þjónustu við aldraða almennt og í heild sinni frumvarp það sem ég mæli hér fyrir sýnir að ríkisstjórnin vill setja málefni lífeyrisþega í forgang frumvarpið felur í sér breytingar á ákvæðum tveggja lagabálka og er í meginatriðum byggt á tillögum verkefnisstjórnar sem ég skipaði þann fyrsta október síðastliðinn verkefnisstjórnin skilaði mér tillögum sínum eins og að var stefnt fyrir fyrsta desember síðastliðinn og ríkisstjórnin kynnti þær með yfirlýsingu þann fimmta desember síðastliðnum tillögurnar eru í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar varðandi eðlilegar fyrstu aðgerðir í þágu aldraðra og öryrkja frumvarpið felur í sér afar mikilvægar efnisbreytingar sem allar miða að því að bæta kjör aldraðra og öryrkja sem njóta greiðslna frá tryggingastofnun ríkisins í því eru meðal annars ákvæði um afnám tekjutenginga umtalsverðar hækkanir frítekjumarka vegna atvinnutekna sérstök frítekjumörk vegna fjármagnstekna og lífeyrissjóðstekna beinar hækkanir bóta og lækkun skerðingarhlutfalls ellilífeyris breytingar þessar munu ýmist öðlast gildi fyrsta apríl eða fyrsta júlí næstkomandi og loks mun afnám skerðingar vegna séreignarsparnaðar öðlast gildi um næstu áramót hæstvirtur forseti ég mun nú rekja nánar helstu breytingar sem í frumvarpinu felast

fjármagnstekjur á ári þetta hefur það í för með sér að fyrstu níutíu þúsund krónur sem fólk fær í fjármagnstekjur munu ekki skerða bætur lífeyristrygginga bætur til sextán þúsund tvö hundruð ellilífeyrisþega og fjögur þúsund tvö hundruð örorkulífeyrisþega gætu hækkað við þessa breytingu eða alls til tuttugu þúsund fjögur hundruð manns það verður þó að hafa það hugfast að fjármagnstekjur eru mjög breytilegar milli ára og því erfitt að fastsetja tölu í þessu sambandi þá skiptir heildarsamsetning teknanna líka miklu máli um hvort viðkomandi hagnast á frítekjumarkinu eða ekki það er þó alveg ljóst að breytingin mun bæta hag margra lífeyrisþega sem þurfa að hafa sætt bótaskerðingu vegna fjármagnstekna sem ekki teljast óeðlilega háar tryggingastofnun ríkisins hefur ekki tök á að hafa reglubundið eftirlit með myndun fjármagnstekna og reynslan sýnir að stóran hluta ofgreiðslna sem myndast hafa við árlegt uppgjör bóta lífeyristrygginga má rekja til þess að bótaþegar hafa ekki tilkynnt tryggingastofnun um fjármagnstekjur sínar og sýna tölur stofnunarinnar að um níutíu prósent ellilífeyrisþega og níutíu og fimm prósent örorkulífeyrisþega hafa fjármagnstekjur undir þessum mörkum þannig að þessi aðgerð ein og sér mun örugglega hafa áhrif í þá átt að verulega mun draga úr hinum svokölluðu ofgreiðslum ég hygg að það sé óhætt að fullyrða að ofgreiðslum mun fækka umtalsvert og það er lagt til að ákvæðið komi til framkvæmda við endurreikning bóta og vistunarframlag ársins tvö þúsund og sjö sem fer fram haustið tvö þúsund og átta í þessu sambandi ber að hafa hugfast að við endurreikning bóta ársins tvö þúsund og sex kom í ljós að rekja mátti um helming allra ofgreiðslna til fjármagnstekna tölur tryggingastofnunar ríkisins sýna að samkvæmt tekjuáætlun lífeyrisþega til tr voru samanlagðar fjármagnstekjur þeirra um tuttugu og tveir milljarðar króna en samkvæmt skattframtölum námu þessar sömu tekjur tæpum fjörutíu og fjórum milljörðum eða um tvöfalt hærri upphæð en stofnunin hafði upplýsingar um og það hefur auðvitað leitt til þessara ofgreiðslna eins og ég hef hér skýrt hér ber sérstaklega að nefna söluhagnað sem var næstum tvö hundruð prósent hærri en tekjuáætlanir bótaþeganna sýndu þetta er svona skýringin í grófum dráttum á þessum mismun sem þarna kemur fram og líka er auðvitað um vangreiðslur að ræða þannig að þeir sem ekki hafa fengið fullan rétt sinna bóta að það er leiðrétt líka til þeirra sem eru verulegar fjárhæðir til bótaþega sem hafa sætt vangreiðslum það má líka þessu til viðbótar geta þess að nú er hafin markviss vinna hjá tryggingastofnun ríkisins við breytingar á verklagi með það að markmiði að draga úr áhrifum of og vangreiðslna til lífeyrisþega einkum í formi eftirlits með því að áætlaðar tekjur séu í samræmi við upplýsingar sem stofnunin aflar sér úr staðgreiðsluskrá skattyfirvalda og aðgerðum ef þar gætir ekki samræmis ekki er kveðið á um breytingar að þessu leyti í frumvarpinu en stefnt er að breyttri framkvæmd stofnunarinnar við þetta eftirlit ef misræmi milli áætlaðra tekna og tekna samkvæmt staðgreiðsluskrá kemur fram í eftirliti hefur hingað til verið tilkynnt um það og skorað á viðkomandi að breyta tekjuáætlun ekkert hefur verið aðhafst ef engin viðbrögð hafa borist en nú er fyrirhugað að breyta bótum til samræmis við upplýsingar úr staðgreiðsluskrá nema viðkomandi geri athugasemdir við það það verklag hefur stoð í reglugerð um

sex var stigið skref í þá átt að draga úr tengingu við tekjur maka í almannatryggingakerfinu og hafa tekjur maka úr lífeyrissjóðum ekki lengur áhrif við útreikning bóta aftur á móti hafa atvinnutekjur maka enn áhrif til skerðingar bóta en tuttugu og fimm prósent þeirra koma til skerðingar á móti sjötíu og fimm prósent af eigin tekjum lífeyrisþega og vistmanna hér er sem sagt lagt til að sú skerðing verði að fullu afnumin og mun það koma fjölda viðskiptavina tryggingastofnunarinnar að góðum notum enda mikið réttlætismál á ferðinni og þess lengi verið krafist af samtökum eldri borgara og öryrkja að afnema slíkar tengingar að fullu samkvæmt upplýsingum tryggingastofnunar munu fimm þúsund átta hundruð lífeyrisþegar uppskera hærri bætur frá stofnuninni við þessa breytingu það eru um þrjú þúsund níu hundruð öryrkjar og um nítján hundruð ellilífeyrisþegar sem dæmi um áhrif breytinganna má nefna tekjulausan ellilífeyrisþega sem er í hjúskap með maka sem hefur atvinnutekjur að upphæð tvö hundruð þúsund krónur á mánuði miðað við núgildandi reglur skerðist tekjutrygging lífeyrisþegans um rúmar nítján þúsund krónur á mánuði en eftir breytinguna fær lífeyrisþeginn fulla tekjutryggingu án þess að tekjur makans komi til skerðingar hann fær því um tvö hundruð þrjátíu þúsund krónum hærri bætur á ári en nú er

tekjutryggingar fyrir og eftir gildistöku laganna ef samanburðurinn leiðir til hærri bóta samkvæmt eldri lögum er heimilt að greiða hærri bæturnar á því tímabili í framkvæmd velur tölvukerfi tryggingastofnunarinnar hagstæðari kostinn fyrir viðskiptavin stofnunarinnar þetta er gert til að tryggja að bætur lækki ekki í þeim tilvikum sem lífeyrisþeginn eða vistmaðurinn hefur hærri tekjur en makinn sem auðvitað er fremur fátítt í þriðja lagi er lagt til að frítekjumark vasapeninga vistmanna á stofnunum verði afnumið frá og með fyrsta apríl tvö þúsund og átta en á sama tíma verði fjárhæð vasapeninga hækkuð með breytingu á reglugerð úr þrjátíu þúsund krónur á mánuði í þrjátíu og sex þúsund sjö hundruð fimmtíu og fimm krónum þetta er breyting sem mun koma tekjulægstu vistmönnum að mestum notum en fjárhæð vasapeninga til tekjulausra mun þannig til dæmis hækka um tæpar sjö þúsund krónur á mánuði eftir breytinguna alls eru um fimm hundruð vistmenn með tekjur undir frítekjumarki og munu þeir allir fá greidda hærri vasapeninga eftir breytinguna þá munu margir þeirra sem nú eru yfir gildandi frítekjumarki einnig fá nokkra hækkun með því að hækka fjárhæð vasapeninga samhliða afnámi frítekjumarks er ráðstöfunartekjur tekjulágra vistmanna hækkaðar en jafnframt tryggt að enginn vistmaður muni fá lægri greiðslur en hann fær í dag ég undirstrika það í þessu samhengi að enda þótt þessi réttarbót og hækkun sé nú lögð til vil ég jafnframt að það verði unnið að þeim breytingum á greiðslufyrirkomulagi á öldrunarstofnunum þannig að það samrýmist grundvallarsjónarmiðum okkar um mannréttindi og að allir fái upplifað fullt fjárræði og sjálfræði ég hef beint þeim tilmælum til verkefnisstjórnar um einföldun á almannatryggingakerfinu að þetta atriði verði tekið til sérstakrar skoðunar og treysti því að það verði gert og þetta úrelta fyrirkomulag verði afnumið við höfum meðal annars fyrirmynd að greiðslufyrirkomulagi í þjónustu við fatlaða sem ég vil að skoðað verði hvort hafa megi til hliðsjónar í frumvarpinu er gert ráð fyrir að skerðingarhlutfall ellilífeyris svonefnds grunnlífeyris verði lækkað úr þrjátíu í tuttugu og fimm prósent frá og með fyrsta apríl tvö þúsund og átta frá sama tíma verði frítekjumark ellilífeyris hækkað með breytingum á reglugerð um tekjumörk lífeyristrygginga með þessu munu greiðslur ellilífeyris skerðast við sömu tekjumörk og greiðslur örorkulífeyris og skerðingarhlutfallið verður hið sama þessi breyting er tvímælalaust til hagsbóta fyrir ellilífeyrisþega þegar lífeyrisgreiðslur um fjögur hundruð sextíu þeirra munu hækka samfara breytingunni þá stuðlar breytingin jafnframt að einföldun almannatryggingakerfisins þar sem frítekjumörk og skerðingarhlutföll elli og örorkulífeyris eru samræmd þessi breyting gerir það einnig að verkum að minni hætta er á því að réttur til greiðslu tekjutryggingar og heimilisuppbótar falli niður við það eitt að lífeyrisþegi eykur lítillega ráðstöfunartekjur sínar með atvinnutekjum og missir við það rétt til greiðslu grunnlífeyris en samkvæmt almannatryggingalögum greiðist tekjutryggingin aðeins þeim sem fá greiddan grunnlífeyri sem dæmi um þetta má nefna að einhleypur lífeyrisþegi sem hefur tvö hundruð sjötíu og sjö þúsund krónur í mánaðartekjur eða þrjú komma þremur milljónum króna rúmar á ári fær rúmar fjörutíu og átta þúsund krónur í bætur frá tryggingastofnun ríkisins það er þrjár krónur í grunnlífeyri fjörutíu og þrjú þúsund í tekjutryggingu og fimm þúsund hundrað og nítján í heimilisuppbót auki hann tekjur

sem skipta þá tugum þúsunda og þessi breyting dregur verulega úr þessari hættu

tekna af atvinnu upp að hundrað þúsund krónur á mánuði án þess að það hafi áhrif til skerðingar á lífeyrisgreiðslu þeirra í stað tuttugu og fimm þúsund krónur áður munu greiðslur til um sjö hundruð ellilífeyrisþega hækka um leið og breytingin tekur gildi og án efa munu allmargir eldri borgarar sem ekki þiggja bætur frá tryggingastofnun ríkisins vegna núverandi skerðingar sækja um bætur

þannig sýnir rannsókn rannsóknarseturs verslunarinnar við háskólann á bifröst fram á aukna framleiðni og þjóðhagslega hagkvæmni samfara því að tekjutengingar aldraðra og öryrkja yrðu afnumdar ég vil að við horfum til þess ekki síst þar sem atvinnuleysi hefur ekki mælst minna í tuttugu ár við slíkar aðstæður er það tvímælalaust hagkvæmt fyrir samfélagið að hvetja til aukinnar atvinnuþátttöku lífeyrisþega breytingin nú hefur til dæmis þau áhrif að bætur til einhleyps ellilífeyrisþega sem hefur tólf hundruð þúsund krónur í árslaun af atvinnu mun hækka um liðlega þrjú hundruð sjötíu og fjögur þúsund krónur á ári má því vænta að þessi breyting muni stuðla að aukinni atvinnuþátttöku eldri borgara sem kjósa að vinna lengur og þar með að auknum lífsgæðum þeirra í frumvarpinu er ekki lögð til sams konar breyting hvað örorku og endurhæfingarlífeyrisþega varðar en gert er ráð fyrir að framkvæmdanefnd forsætisráðherra um endurskoðun örorkumats og eflingu starfsendurhæfingar vinni að tillögum um framkvæmd sem stuðlar að því að ná svipuðum markmiðum hvað varðar þá hópa gert er ráð fyrir því að tillögur nefndarinnar muni meðal annars fela í sér að sett verði ígildi frítekjumarks sambærilegs frítekjumarks á atvinnutekjur örorku og endurhæfingarlífeyrisþega þessar tillögur munu koma til umfjöllunar í þingnefnd um leið og nefnd forsætisráðherra skilar af sér sem vonandi verður fljótlega þessi útfærsla eins og ég hef hér kynnt hana og þetta fyrirkomulag hefur verið kynnt öryrkjabandalaginu sem ekki hefur gert athugasemd við að þessi háttur verði hafður á ég bind miklar vonir við vinnu framkvæmdanefndarinnar og treysti því að útfærslan reynist uppbyggileg og tryggi virka þátttöku öryrkja í samfélaginu í þeim býr mikill og dýrmætur mannauður sem okkur ber skylda til að virkja þeim sjálfum og okkur öllum til góðs ég vil leggja aukna áherslu á starfsendurhæfingu eða aðra hæfingu sem nýtist öryrkjum sem best og útfærslan verður vissulega unnin í samvinnu við hagsmunasamtök öryrkja það er grundvallaratriði í mínum huga í sjötta lagi

gert er ráð fyrir að fjölgað verði í hópi þeirra sem fá hundrað prósent uppbót vegna ungs aldurs þegar örorka er metin í fyrsta sinn og að aldursviðmiðið verði fært úr nítján ára aldri í tuttugu og fjögur ár þannig mun einstaklingur sem

ári uppbótin er ótekjutengd og því koma hækkanir hennar óskiptar til allra örorku og endurhæfingarlífeyrisþega nema þeirra sem þegar fá hundrað prósent uppbót alls munu um tólf þúsund örorku og endurhæfingarlífeyrisþegar njóta hækkunarinnar þó mismikil sé og eru hækkanirnar mismunandi eftir því hvenær viðkomandi var fyrst metinn til örorku í fimmtu grein frumvarpsins er gert ráð fyrir því nýmæli að sett verði þrjú hundruð þúsund króna frítekjumark á lífeyrissjóðsgreiðslur örorku og endurhæfingarlífeyrisþega frá og með fyrsta júlí tvö þúsund og átta þessi breyting hefur þau áhrif að lífeyrissjóðstekjur þeirra upp að þrjú hundruð þúsund krónur á ári munu ekki skerða tekjutryggingu þeirra eða heimilisuppbót um helmingur allra örorkulífeyrisþega eða um sjö þúsund manns munu njóta frítekjumarksins í formi hærri bóta frá tryggingastofnun með þessari breytingu er jafnframt komið til móts við áherslur lífeyrissjóðanna um að dregið verði úr víxlverkun á skerðingum milli bóta almannatrygginga og lífeyrissjóðanna er þess vænst að það verði til þess að lífeyrissjóðirnir taki til endurskoðunar skerðingar á lífeyrissjóðsgreiðslum vegna lífeyris almannatrygginga í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir meðal annars að stefnt skuli að því að ríkissjóður tryggi ellilífeyrisþegum lífeyri að lágmarki tuttugu og fimm þúsund krónur frá lífeyrissjóði í frumvarpi þessu er ekki kveðið á um þær breytingar þar sem fjármálaráðuneytið vinnur nú að tillögum um framkvæmd slíkra greiðslna en að þeim er nú unnið af fullum krafti og þær verða lagðar fyrir alþingi innan skamms til umfjöllunar í áttunda lagi er gerð sú breyting að skerðing lífeyrisgreiðslna vegna innlausnar séreignarsparnaðar verði afnumin frá fyrsta janúar tvö þúsund og níu innlausn séreignarsparnaðar hefur eftir það ekki áhrif við útreikning elli og örorkulífeyris en samkvæmt núgildandi lögum eru slíkar tekjur ekki undanskildar við útreikning tekjutryggingar og heimilisuppbótar

þannig skerðist miðað við núgildandi tekjutryggingu og heimilisuppbót til einhleyps ellilífeyrisþega sem innleysir fimm hundruð þúsund krónur séreignarsparnað um tuttugu þúsund sex hundruð áttatíu og sjö krónur á mánuði eða rúmar tvö hundruð fjörutíu og átta þúsund á ári eða um helming þessari skerðingu verður hætt um næstkomandi áramót af tæknilegum ástæðum verður breytingunni ekki við komið fyrr en um næstu áramót en ríkisskattstjóri verður að fá sundurliðaðar upplýsingar frá lífeyrissjóðum um annars vegar almennar lífeyrisgreiðslur og hins vegar greiðslur vegna innlausnar séreignarsparnaðar áður en breytingin kemur til framkvæmda er þegar hafin vinna við undirbúning þeirra breytinga í frumvarpinu er einnig gert ráð fyrir að í lög um málefni aldraðra verði sett sams konar heimild til handa vistmönnum varðandi dreifingu séreignarlífeyrissparnaðar og fjármagnstekna og gilda um lífeyrisþega samkvæmt lögum um almannatryggingar eins og áður hefur komið fram mun séreignarsparnaðurinn ekki hafa áhrif við útreikning bóta eða vistunarframlags frá og með næstu áramótum en áfram verður heimilt að dreifa fjármagnstekjum þykir rétt að lögfesta slíka heimild handa vistmönnum þegar hve r að ræða fjármagnstekjur sem hafa verið leystar út í einu lagi líkt og gildir um lífeyrisþega nokkrar nauðsynlegar lagfæringar eru gerðar á ákvæðum vegna efnislegra breytinga tilvísanir í tekjur maka eru teknar út þar sem það á við og sú sérregla um útreikning tekjutryggingar sem fram kemur í fimmta málsgrein tuttugustu og aðra grein almannatryggingalaga og sett var með lögum númer þrjú og níu tvö þúsund og eitt í framhaldi af öryrkjadómnum svokallaða er afnumin þetta er mjög til einföldunar fyrir lífeyrisþega og við framkvæmd tryggingastofnunar ríkisins þá eru í frumvarpinu tekin af öll tvímæli um að aldurstengd örorkuuppbót skuli ekki skerðast vegna tekna lífeyrisþega

ég hef fjallað um helstu breytingar sem í frumvarpinu felast og undirstrika að í því eru ákvæði sem stuðla að bættum kjörum aldraðra og öryrkja og eru til nokkurrar einföldunar á almannatryggingakerfinu en að því er stefnt í framhaldsvinnu

ég vil jafnframt leggja mikla áherslu á að þeirri nefnd sem ég skipaði á síðasta ári verði falið að skila mér samræmdum tillögum fyrir fyrsta nóvember á þessu ári varðandi heildarendurskoðun almannatryggingalöggjafarinnar er miði að einföldun hennar ég geri

fyrir lífeyrisþega og jafnframt til réttlátara og einfaldara kerfis þetta er eitt af þeim forgangsmálum sem ég legg áherslu á og ég er afar þakklát fyrir að fá að kljást við þetta mikilvæga en flókna verkefni ég læt þessari yfirferð yfir efni frumvarpsins og einstök ákvæði þess lokið og leyfi mér hæstvirtur forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags og trygginganefndar og